Dies gilt leider nicht für die Energieaußenpolitik. Es ist bedauerlich, dass der Vorschlag der Kommission und die ambitionierte Position des Parlaments bei den Mitgliedstaaten auf eine solche Ablehnung stießen. Formell mag der Rat im Recht sein, eine Exekutivkompetenz der Europäischen Union gibt es nicht. Aber jedem muss klar sein, dass wir über kurz oder lang im Energiebereich an einem Strang ziehen müssen, wenn wir uns Herausforderungen wie der Versorgungssicherheit und dauerhaft bezahlbarer Energie stellen möchten. Selbst den großen Mitgliedstaaten wird mit fortschreitender Globalisierung und aufstrebenden Akteuren auf den Energiemärkten irgendwann schmerzlich bewusst werden, dass wir uns auf Dauer nur gemeinsam behaupten können. Dies gilt um so mehr für die kleineren Mitgliedstaaten. Unsere Parlamentsposition war sehr ambitioniert, was uns von Beginn an bewusst war. Mit Widerstand mussten wir rechnen. Dass der Rat aber überhaupt keinen Spielraum für Verhandlungen sah, gibt einem schon zu denken.

Letztlich haben wir die Chance, zumindest einen Rechtsrahmen zu beschließen, eine Grundlage, auf der wir in einigen Jahren aufbauen können. Das ist meiner Meinung nach allemal besser als ein gescheiterter Gesetzestext, der uns gezwungen hätte, beim nächsten Mal wieder von Null zu beginnen.